El problema de garantizar que las empresas tengan un acceso suficiente al capital, así como las acciones de los Estados miembros para ello, es un asunto que inquieta desde hace tiempo al Consejo, como ustedes saben. En enero del año pasado, el Consejo observó que los Estados habían aplicado acciones enérgicas y decisivas para desbloquear, entre otras cosas, los mercados de crédito. Y en primavera, el Consejo Europeo ya declaró la importancia de seguir aplicando medidas de recuperación económica y pidió a la Comisión y al Consejo que evaluaran la eficacia de las medidas adoptadas y que informasen de ello al Consejo Europeo de junio. El Consejo Europeo de junio, efectivamente, evaluó la eficacia de esas medidas adoptadas por los Estados miembros en apoyo del sector financiero y la situación respecto de la estabilidad y funcionamiento de los mercados financieros.

Desde el Consejo, por tanto, el Consejo de Ministros, hasta el Consejo Europeo, y en este informe se transmitió un mensaje positivo, señalando que había habido garantías y mecanismos de recapitalización de los Estados miembros y que los Estados miembros habían desempeñado, por tanto, un papel crucial a la hora de detener la espiral

Por tanto, había habido repercusiones positivas para que los bancos accedieran a la financiación global, apoyando, por tanto, el flujo a su vez, de crédito a la economía real. Y el Consejo entendió que, efectivamente, las medidas adoptadas por los Estados habían sido importantes para mantener abiertos los canales de crédito. En estos momentos, todavía ahora el sector bancario sufre una presión determinada en cuanto a este asunto y, por ello, el Consejo pidió a los Estados miembros que, de manera individualizada, recapitalizasen o equilibrasen los balances, para reducir así las incertidumbres y facilitar la concesión de créditos. Así, ya el mes pasado, en diciembre, el Consejo tomó nota de que los Estados miembros habían aplicado una amplia gama de medidas de apoyo destinadas a restablecer la estabilidad financiera, aunque también subrayó que la recuperación era aún algo frágil e instó al Comité de Supervisores Bancarios Europeos a que facilitase regularmente elementos relativos a la cantidad de capitales disponibles para créditos adicionales.